ég mæli hér sem fyrsta flm fyrir tillögu til þingsályktunar um afturköllun á ákvörðun umhverfisráðherra um suðvesturlínu

að utan held ég einum þingmanni þannig að ég trúi því frú forseti að þegar stuðningsmenn úr öllum flokkum eru lagðir saman að við séum með meirihluta fyrir þessu ágæta máli á þingi ég vil því skora á þingmenn úr öllum flokkum að fylgja okkur að máli tillagan orðast svo alþingi ályktar að skora á umhverfisráðherra að afturkalla þá ákvörðun að fela skipulagsstofnun að úrskurða að nýju um hvort fram skuli fara sameiginlegt mat á suðvesturlínu tengdum virkjunum og öðrum framkvæmdum það þarf ekki að rekja forsögu þessa máls hún er öllum kunn hér í þessum sal og er rakin hér ítarlega í greinargerðinni mig langar að ræða svolítið í þeim stutta tíma sem ég hef í rauninni um pólitíkina að baki þessari ákvörðun vegna þess að mér þykir hún all nokkur hæstvirtur ráðherra hefur sagst hafa tekið þessa ákvörðun í nafni góðrar stjórnsýslu en á það hefur verið bent hér í þessum sal og af fjölmörgum í samfélaginu þar á meðal samtökum atvinnulífsins samtökum iðnaðarins og fleiri aðilum að þetta gengur þvert á móti gegn góðri stjórnsýslu góð stjórnsýsla á að vera þannig að menn geti treysti því að réttir frestir séu virtir að reglum sé ekki breytt eftirá að menn geti gengið að því þegar ég vil leyfa mér að segja þrír mánuðir

það er skoðun og það er sjónarmið sem ég er ósammála en ég ber mikla virðingu fyrir því sjónarmiði vinstri grænna vinstri grænir eru á móti stóriðju þeir eru á móti fleiri álverum hingað til lands og þeir hafa barist mjög hatrammlega fyrir þeim málstað og barist fyrir því að það verði eitthvað annað sett á dagskrá en stóriðja við höfum nú bent á það mörg hér sem höfum verið köllum stóriðjusinnar sem ég veit nú ekki alveg hvort það er réttnefni að það er fjölmargt eitthvað annað í deiglunni ég vil líka geta þess að það er hér í framhjáhlaupi að það er nefnilega svo margt eitthvað annað sem skapast af þessum ágæta iðnaði áliðnaði og mig langar til að nefna hérna í framhjáhlaupi af því það er mikið talað um nýsköpun það eru að minnsta kosti þrjú nýsköpunarfyrirtæki sem koma upp í huga mér sem hafa orðið til beinlínis út frá álverinu í straumsvík og þar get ég nefnt fyrirtæki sem heitir stímir sem er hluti af vhe í hafnarfirði og það er stofnað af starfsmönnum ísal það hannar og þróar og framleiðir margvíslega hátæknilegan vélbúnað sem notaður er í álvinnslu annað fyrirtæki alur það rekur endurvinnsluverksmiðju fyrir álgjall og það er staðsett í helguvík sama stað og þessi umrædda framkvæmd sem við erum að ræða hér það tekur við gjalli frá grundartanga og straumsvík og sendir endurunnið ál til baka í álverin þriðja fyrirtækið sem ég vil nefna er blendi sem er endurvinnslufyrirtæki fyrir álver staðsett í hafnarfirði þetta eru þrjú nýsköpunarfyrirtæki sem hafa sprottið upp úr þessum iðnaði þetta var framhjáhlaup

að nota svo stórt orð því ég virði hæstvirtur umhverfisráðherra og tel ekki að hún sé meini kannski mikið illt með þessu en það er ekki stórmannlegt að kenna stjórnsýslunni um það að vera frústreraður yfir því að stefna manns er ekki að ná fram að ganga í ríkisstjórn vegna þess að stöðugleikasáttmálinn var undirritaður tuttugasta og fimmta júní tvö þúsund og níu af þessari ríkisstjórn sem hæstvirtur umhverfisráðherra á aðild að og þar segir með beinum orðum að ríkisstjórnin með leyfi forseta ríkisstjórnin mun greiða götu þegar ákveðinna stórframkvæmda samanber þjóðhagsáætlun svo sem framkvæmdir vegna álvera í helguvík og straumsvík síðan segir annars staðar með leyfi forseta kappkostað verður að engar hindranir verða af hálfu stjórnvalda í vegi slíkra framkvæmda eftir fyrsta nóvember tvö þúsund og níu þetta er tuttugasti og fimmta júní ef mig ekki misminnir þá rann frestur hæstvirtur umhverfisráðherra út tuttugasta og fjórða júní af hverju úrskurðaði hæstvirtur ráðherra ekki þá af hverju var stöðugleikasáttmálinn undirritaður með þessum framkvæmdum sérstaklega tilteknum af hverju var ekki bara af hverju voru hlutirnir ekki bara sagðir eins og þeir eru háttvirtir þingmenn björgvin g sigurðsson fyrsti þingmaður suðurkjördæmis hefur verið dyggur stuðningsmaður þessara framkvæmda og ég dreg engan dul á stuðning hans til þessara framkvæmda hann sagði á borgarafundi í reykjanesbæ á dögunum að ákvörðun umhverfisráðherra væri afar óheppileg á aðalfundi samtaka sveitarfélaga á suðurnesjum núna í síðustu viku eða um liðna helgi þá sagði hann að það væri ljóst

og samþykkir þessa þingsályktunartillögu þar sem þessi ákvörðun er dregin til baka vegna þess að við höfum ekki tíma til að bíða eftir að þetta mál mjatli í stjórnkerfinu og af hverju segi ég það jú vegna þess að það eru þúsundir einstaklinga sem ganga hér um atvinnulausir við erum með samfélag sem kallar eftir fjárfestingu kallar eftir nýju fjármagni sem verður ekki tekið að láni sem við þurfum ekki að borga vexti af þetta er nákvæmlega þannig framkvæmd sem við þurfum á að halda hvað svo sem mönnum finnst um álver og stóriðju yfir höfuð það er búið að skuldbinda ríkisstjórnin er búin að skuldbinda sig í þetta og við höfum ekki tíma til að bíða eftir því að þetta gangi sinn veg í stjórnkerfinu vegna þess að hver veit hversu langan tíma það tekur skipulagsstjóri kom á fund okkar þingmann suðurkjördæmis og sagði að þetta gæti verið frá tveimur til þremur mánuðum upp í tvö ár allt eftir því hvort matið yrði hvort þetta yrði staðfest eða ekki og tveir til þrír mánuðir er of langt orkuveita reykjavíkur þarf í þriðju viku í nóvember að láta vita hvort hún ætli að taka túrbínurnar sem þarf að nota vegna þessara framkvæmda í þriðju viku af nóvember það er eftir fjórar til fimm vikur hún þarf að láta vita annars þarf hún að borga eitthvert skammargjald og fara aftast í röðina og hvað gerist þá þá tefst þessi framkvæmd miklu meira heldur sem nemur þessum eina mánuði sem talað er um að hún gæti tafist út af ef skipulagsstjóri fer að klára þetta núna ég held að skipulagsstjóri muni vanda sig vegna þess að í úrskurði hæstvirtur umhverfisráðherra er slegið mjög á puttana á skipulagsstjóra með mjög ósmekklegum hætti finnst mér ég held að skipulagsstjóri muni taka allan þann tíma sem hann þarf til þess að ganga úr skugga um það að hans ákvörðun sem ég hans fyrri ákvörðun sé rétt ef hann tekur sömu ákvörðun þá mun hann passa sig og gæta þess í hvívetna að hún verði algjörlega rökstudd og það

ég get nefnt hérna dæmi við vorum að tala hér um alþjóðagjaldeyrissjóðinn tölum um hann hér á hverjum degi lánið frá alþjóðagjaldeyrissjóðnum er ca tveir milljarðar dollara framkvæmdin bara við verksmiðjuna í helguvík kemur með einum komma átta milljarð dollara inn í landið í beinni fjárfestingu af þessara upphæð þurfum við ekki að greiða vexti af þessari upphæð fáum við tekjur vegna þess að ríkissjóður fær skatttekjur af þessu öllu saman og af þessari upphæð

á uppbyggingartímanum það eru ca sjö milljarðar í tekjur fyrir ríkissjóð skatttekjur plús það ef við horfum til þess að þessir tvö þúsund fimm hundruð einstaklingar mundu þiggja atvinnuleysisbætur þá væru það aðrir fimm milljarðar þannig að þarna er þá komið með þessum aftanáumslagsreikningi tólf milljarðar milljarður á mánuði í auknar tekjur eða lækkandi útgjöld fyrir ríkissjóð okkur munar um þessa peninga virðulegi forseti og töf er skaðleg fyrir utan nú það hvaða skilaboð þetta er að senda til umheimsins ég hef það fyrir satt að þeir aðilar sem eru að leita sér að fjármögnun til framkvæmda á íslandi í bönkum í útlöndum fái nú þær fréttir að þeir þurfi að borga pólitískt aukaálag ofan á allt hitt ofan á þann óstöðugleika í efnahagsmálum sem við höfum orðið við að glíma þá sé komið álag gjald fyrir fjárfesta sem ætla sér að koma með fjármuni til íslands vegna pólitísks óstöðugleika við erum að verða eins og suður ameríkuríki hér í kringum nítján hundruð sextíu til nítján hundruð sjötíu þetta er ótækt og við eigum að passa upp á það að við glutrum ekki frá okkur þeim tækifærum sem við höfum hér allt í kring til að byggja upp þetta samfélag koma okkur af slíkum skammarskrám í

ekki stjórnsýsluákvörðun og hélt því fram að þetta snerist bara um pólitík ég stend við það mér finnst þessi ríkisstjórn sýna einbeittan brotavilja í svo mörgu orkuskattarnir eru eitt ég ætla nú ekki að fara að kenna hæstvirtur umhverfisráðherra um þá en það er tengist þessari umræðu vegna þess að þar er verið líka að brjóta á þessum sömu fyrirtækjum þessum fjárfestum sem eru að koma hingað til lands sem eru búnir að skrifa undir fjárfestingarsamninga og það er einbeittur brotavilji ríkisstjórnarinnar að snúa þeim samningum við við sáum hér minnisblað sem þáverandi ráðuneytisstjóri fjármálaráðuneytisins núverandi pólitískur aðstoðarmaður kynnti fyrir efnahags og skattanefnd hér í mars þá átti að bæta þá áttu auknar skatttekjur sem að því hlytist að brjóta samninga við þessi stóriðjufyrirtæki það átti að vera minna heldur en tjónið sem hlytist af því að láta þá standa þetta er náttúrlega ekki hægt ef maður fer að spá í þessa orkuskatta alla saman iðnaðarráðherrann segir að það eigi ekki bara stóriðjan að borga þetta landbúnaðarráðherrann hæstvirtur segir að garðyrkjan eigi ekki að borga þetta forsætisráðherra segir að þetta eigi að vera tuttugu aurar fjármálaráðherra segir þetta eigi að vera króna iðnaðarráðherrann segir að þetta bara gangi ekkert upp hver eru skilaboðin virðulegur forseti hver á að borga þetta verða það þá heimilin á endanum sem borga þetta ég held að það geti nú ekki verið akkúrat það sem við þurfum hér í þessu

ég vil hér að lokum benda hæstvirtur umhverfisráðherra á það að hvort sem henni líkar það getur eða verr þá munum við nota ál í framtíðinni ég held að formaður loftslagsnefndar sameinuðu þjóðanna hafi haft rétt fyrir sér þegar hann sagði ekkert því til fyrirstöðu að nota endurnýjanlega orku íslendinga til að knýja álver en hæstvirtur umhverfisráðherra sagði reyndar að hann hefði sagt allt annað og hann gengi út frá því að við þyrftum að nota ál í framtíðinni en veit það ég held að við þurfum að nota ál í framtíðinni ég held að degi við fáum skyr fáum okkur skyr og tökum

hlustum á geisladisk í staðinn fyrir að hlusta á leiðinlegar fréttir á morgnana þegar við stöndum fyrir framan spegilinn þá erum við að gæta þess að geisladiskur er mjög líkur áli þannig að það er náttúrlega barnaleg fjarstæða að halda því fram að þetta sé eitthvað sem við höfum áhrif á hvort ál verði framleitt eða ekki auðvitað verður það framleitt og þá eigum við að taka því fagnandi ef traust fyrirtæki vilja koma hingað til lands ekki síst í því árferði sem við erum í núna þá eigum við að taka því fagnandi og greiða götu eins og ríkisstjórnin skuldbatt sig til þess að gera í stöðugleikasáttmálanum þá eigum við að greiða götu og ryðja úr vegi hindrunum vegna þess að það mun koma okkur öllum til góða það mun koma þeim sextán hundruð tuttugu og fimm suðurnesjamönnum sem ganga um atvinnulausir ég bið hæstvirtur umhverfisráðherra sem ég þakka kærlega fyrir að bregðast snöfurmannlega við og koma og vera við þessa umræðu ég kann að meta það ég bið hana um að láta það ósagt sem hún lauk grein sinni í morgunblaðinu um daginn að